Domnule președinte, dacă Brexitul se va dovedi legal și nefinanțat de banii rusești, atunci va lăsa un gol care trebuie acoperit fără a reduce resursele Uniunii și fără a afecta finanțarea proiectelor europene. E foarte important să aducem banii pe care deja îi avem, dar sunt furați și mă refer la fraudă.

De asemenea, bugetul trebuie să aibă politici cu valoare adăugată europeană și să coreleze veniturile cu obiectivele Uniunii, în special în domeniile pieței unice, energiei, mediului și transportului. E nevoie și de o reformă a resursei umane viitorul finanțării Uniunii nu trebuie lăsat în mâinile unor persoane corupte.